voyons la nouvelle réalité proche orientale. Le régime iranien est désormais aussi contesté sur son sol qu'au Liban et qu'en Iraq et la tragédie du Boeing ukrainien a parallèlement accru son discrédit jusqu'à l'intérieur de ses frontières.

Alors que peut faire l'Europe? Elle ne convaincra ni la Russie, ni l'Iran, ni les États Unis de changer de cap. Sans défense ni diplomatie communes, elle ne peut pas résoudre cette crise, mais elle doit en revanche faire entendre à chacun qu'il ne faut pas laisser mourir le compromis nucléaire, à Bachar Al Assad qu'il court à sa perte s'il ne recherche pas un compromis politique, à la Russie qu'à défaut d'œuvrer à un compromis régional, elle finira par s'enliser en Méditerranée.